Paní předsedající, má generace je vlastně poslední, která se narodila do komunistického Československa. Měli jsme štěstí, že jsme byli i ti první, kteří procházeli transformací naší země, a byli jsme první, kteří vyrůstali v demokracii. Měli jsme nové příležitosti, mohli jsme studovat, podívat se svobodně do světa.

Mohli jsme si myslet, co jsme chtěli a být, čím jsme chtěli být.

Nepochybuji o tom, že i přes všechna škobrtnutí nastoupila naše mladá generace, naše nová demokracie správnou cestu. Jsem za ni vděčná a jsem šťastná, že se už třicet let rodí naše děti do svobodné země. Měli bychom jim ale připomínat, jak vzácný dar to je a jak významný pro nás byl a stále jelistopad

Mimochodem, když jsem poprvé přijela do Bruselu, rozdělovaly se státy na nové státy a staré státy. Bylo to klišé, kdy naše střední Evropa byla vnímána jako nezkušený student.